Lep pozdrav še enkrat. stave ob tem imenovanju, povezane tudi s tem, kaj bo z obstojem te vlade, so odvisno očitno tako visoke, da je v polnem razcvetu zacvetel znani desničarski propagandni stroj, ki ob podpori tokrat tudi Levice ponavlja neke trditve, ki niso resnične. In imam srečo, da sem na vrsti zadnja in bom lahko zdaj nanje odgovorila. Jaz sem bila na tem zaslišanju prisotna praktično do konca in točno vem, kaj je tam bilo v resnici rečeno in kaj ne. In na vse te laži na srečo lahko zdaj odgovorim. Pa začnimo mogoče na koncu. Gospod vodja poslanske skupine pravi, da je dobila gospa Mlinar zavrnitev obeh odborov, matičnih odborov, katerih ima koalicija večino. Jo ima? Nima. V obeh odborih ima večino opozicija, kajti Levica je opozicija. Toliko o tem. Drugič; gospod iz Levice ali je pa bila gospa, ni bistveno, je povedal resnično laž. Na vprašanje kolegici Mlinar, ali je se kdaj prizadevala za to, da bi se privatizirala pitna voda, mu je ona odločno odgovorila, to je klasična laž, klasični fake news. V resnici se nikoli nisem za to prizadevala. Nikoli. In takrat je rekel, razumem, in danes je rekel, da se je prizadevala za, pitne vode. Na njihovo vprašanje, ali si je prizadevala privatne šole, je rekla ne. Prizadevala sem si za to, da tudi, ko so se pogovarjali o privatnih šolah, slovenske šole dobijo s tega naslova možnost financiranja. Za to si je prizadevala. Potem so jo poskušali poslanci opozicije na vse načine pripeljati v neko situacijo, kjer bi se morala ona, ki je kandidatka za ministrico, opredeliti do najbolj spornih vprašanj naše kohezije. A bomo imeli dve regiji eno in tako naprej, vse to, kar se tukaj pogovarjamo že leta, pa se ne moremo zmeniti. Absolutno se je temu odgovoru izognila. Pravilno. Odgovorila tudi ni vprašanja tipa, ali je Soroševa študentka in ali, zagovarja klanje, migrantov po, slovenskih vaseh. Hvala bogu, da na taka vprašanja ni odgovorila. Odgovorila je pa na številna druga vprašanja, ampak očitno ne dovolj strokovno. Ni strokovnjakinja za kohezijo. Ker očitno nekje na svetu obstaja šola za kohezijo. Mogoče tudi fakulteta za kohezijo, ki jo moraš narediti, zato da postaneš pol v Republiki Sloveniji strokovnjak za kohezijo. In potem te pa podprejo poslanci. In poslanci, ki so nekaj mandatov že v teh istih odborih, ta ista vprašanja gonijo isto, dve kohezijski regiji, ena, dve, tri, so jo v detajle masirali o stvareh, ki jih ne more vedeti ali pa se kot kandidatka o njih še ne sme opredeliti. Zato, ker razdeljujejo javnost in politiko. Potem ste jo spraševali neke stvari, ki niso imele popolnoma nobene zveze. In zdaj na koncu ugotovili, da ni strokovnjaka za kohezijo. Tudi ni strokovnjakinja za strateške projekte, a ta fakulteta obstaja? Tudi še nisem slišala zanjo. Je pa vrhunska strokovnjakinja, doktorica prava z izkušnjami na evropskem parketu, evropska poslanka. Mnogo, mnogo slabše kandidate smo v tem parlamentu že potrjevali. Ali si jaz želim, da je to tretji, tretji minister že na koheziji, sem jaz vesela, nisem, žalostna sem. A je predsednik vlade vesel? Prav gotovo ne. Alenka Bratušek ni. Da vi to ne morete razumeti, kajti že nekaj časa niste zmogli sestaviti vlade in potem tudi težko razumete menjavanje ministrov, to je pač tako, ne me motiti spet, Anja, ne me motiti. Skratka, toliko enih stvari je bilo, kandidatka je jasno dogovorila na zaslišanju, da ni nikoli zagovarjala teh politik. Je klasična liberalka, socialna liberalka iz skupine Alde, ker je bila tudi podpredsednica in to, da zdaj zaradi njenih pogledov je ni mogoče potrditi, ni res. In še za konec, kadar naredim napako, se tudi opravičim. dobila sem podatek, prepričana sem bila, da je pravilen, verodostojen, da je imel, dvojno državljanstvo tudi gospod Rupel in gospod Lovro Šturm, sporočila sta mi, da to ne drži in da zahtevata javno opravičilo. Jaz se jima tukaj javno opravičujem. Moja razprava je hotela samo povedati, da smo imeli številne politike z dvojnim državljanstvom, ko niste postavljali podvprašanj, ali so vohuni, ali so verodostojni, ali jim lahko zaupamo. In prosim, bodite vsaj toliko, da ko ljudje gledajo razprave in ko nekateri sedimo na razpravah, ponovite to, kar se na spravah razpravah dogajalo, verodostojno in jaz sem to danes naredila za vas.